stjórnskipuninni verði breytt og ég er mjög ánægður með það ég vil að ríkisstjórnin sé fjölskipað stjórnvald hins vegar talaði hún um það og gerði lítið úr samstarfsflokkum sjálfstæðisflokksins í átján ár eins og hann hafi bara vafið þessu fólki um fingur sér ég er nú ekki aldeilis sammála því og ég vil benda á það að það sem háttvirtur þingmaður talaði um sem skattalækkun hafa aðrir talað um sem skattahækkun meira að segja sama fólkið vegna þess að tekjur ríkissjóðs stórjukust á hverju einasta ári í þessu skattalækkunarferli vegna þess að skattstofnarnir stækkuðu svo mikið þetta var því skattahækkun í þeim skilningi að atvinnulífið og heimilin í landinu greiddu meiri og hærri skatta og ríkið gat borgað niður skuldir síðan þetta voru ekki skattalækkanir þetta voru skattahækkanir ég vil leiðrétta háttvirtan þingmann með það síðan vil ég benda á það að á þessum tíma þessum ógurlega tíma þegar sjálfstæðisflokkurinn vafði öðrum flokkum um fingur sér eins og þeir væru einskis virði jukust velferðarkerfið um sjötíu prósent að raungildi að voru kannski mistök sjálfstæðisflokksins ég viðurkenni það að hafa aukið velferðarkerfið og hag aldraðra og öryrkja og laun kennara og annarra mjög mikið það hefði mátt fara kannski dálítið varlega í það en þetta var gert laun landsmanna hækkuðu um sextíu til sjötíu prósent að raungildi á þessum tíma þannig að ef sjálfstæðisflokkurinn ber ábyrgð á þessu aleinn þá yrði ég bara mjög stoltur af starfi hans